virðulegi forseti ég mæli nú í þriðja sinn fyrir frumvarpi sem kallast í daglegu tali lyklafrumvarpið flutningsmenn að þessu frumvarpi ásamt mér eru þau guðfríður lilja grétarsdóttir ásmundur einar daðason eygló harðardóttir þór saari margrét tryggvadóttir og þráinn bertelsson frumvarpið leggur til breytingar á lögum um samningsveð og þessi breyting nær til nítjánda grein laganna og felur í sér að lánveitanda sem veitir lántaka lán gegn veði í fasteign er ekki heimilt að leita fullnustu fyrir kröfu sinni í öðrum verðmætum lántaka en veðinu nema krafa hafi orðið til vegna saknæmra athafna eða meintra brota lántaka á lánareglum krafa lánveitanda á lántaka skal falla niður ef andvirði veðsins sem fæst við nauðungarsölu nægir ekki til greiðslu hennar þetta er meðal annars ástæða þess að frumvarpið gengur undir nafninu lyklafrumvarpið með öðrum orðum losnar fólk við frekari kröfur af hálfu lánveitenda ef það skilar inn eign sinni og það sem eftir stendur fellur þá niður með lántaka er átt við einstakling með lánveitanda er átt við einstakling lögaðila eða aðra aðila sem veita

um réttinn til að skila inn lyklunum taka gildi um leið og frumvarpið er samþykkt og gilda ekki aðeins um fasteignaveðlán sem stofnað er til eftir gildistöku frumvarpsins lögin taka líka til fasteignaveðlána sem stofnað hefur verið til fyrir gildistöku frumvarpsins sem lög og ástæða þess að hér er um ræða

hér varð mikill forsendubrestur eftir hrun og það er að mínu mati nauðsynlegt að taka á þessum forsendubresti til þess að afstýra öðru hruni sem þá verður af völdum skuldakreppu frá hruni hafa skuldsett heimili neyðst til þess að ganga á séreignarsparnað sinn og taka rándýr yfirdráttarlán til að standa í skilum á lánum sem enn á ný eru byrjuð að vaxa með ógnarhraða vegna nýs verðbólguskots en verðtryggð fasteignalán hafa hækkað um rúmlega fjörutíu prósent frá hruni engin önnur þjóð hefur farið i gegnum fjármálakreppu með verðtrygginguna að vopni og engin önnur þjóð hefur þurft að sjá lán hækka með þessum hætti á sama tíma og

og fjöldi manns hefur misst atvinnuna og þurft að taka á sig launalækkanir í dag er staðan orðin sú að um tuttugu og sex þúsund einstaklingar átján ára og eldri eru í alvarlegum vanskilum við fjármálastofnanir og önnur fyrirtæki og hafa aldrei jafnmargir verið í slíkri stöðu eins og í dag það er ljóst að alvarleg skuldastaða margra heimila mun verða ein helsta hindrunin á leið okkar út úr kreppunni sértæk skuldaúrræði og dómsúrskurðir auka á misskiptinguna og reiðina í samfélaginu það er alveg ljóst að samstaða mun ekki nást í samfélaginu nema stjórnarflokkarnir hætti að kynda undir ágreining meðal skuldara og þeirra sem ekki skulda og leiti sátta með almennri leiðréttingu lána og afnámi verðtryggingar ásamt því að innleiða þetta lyklafrumvarp við höfum í dag fjölmörg dæmi um að kröfuhafar sækist eftir auknum tryggingum eða geri fjárnám í lánsveðum eða óveðsettum eignum sem að mínu mati getur ekki talist sanngjarnt þar sem mörg heimili hefðu staðið við skuldbindingar sínar við eðlilegar kringumstæður samkvæmt skýrslu sérfræðingahóps um skuldavanda heimilanna frá tvö þúsund og tíu keyptu um áttatíu prósent þeirra heimila sem eru núna í vanda fasteign á árunum tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta eða þegar söluverð fasteigna var í sögulegu hámarki margir fasteignakaupendur á þessu tímabili áttu lítið eigið fé vegna þess að þeir voru ungir að árum voru að hefja búskap og þurftu á fasteign að halda eða höfðu búið úti á landi og fengið lítið fyrir fasteignina sína þar þetta eru hópar sem munu fyrst og fremst nýta sér það úrræði sem lyklafrumvarpið býður upp á hópar sem munu vilja yfirgefa séreignarstefnuna sem hér hefur verið við lýði í marga áratugi og kjósa fremur að fara inn á leigumarkaðinn eða að eignast búseturétt þennan valkost eigum við veita þessum hópum lyklafrumvarpið mun auðvitað ekki koma í veg fyrir að einstaklingar úr þessum tveimur hópum geti síðan eignast sitt eigið húsnæði þess má geta að í bandaríkjunum er löngu búið að innleiða þennan rétt lántakenda til þess að skila inn lyklum en þar í landi eru margir bankar með ákvæði um það að fólk fái ekki lán fimm árum eftir að það skilar inn lyklum sem þá leið til þess að draga úr hvatanum til þess að skila inn lyklinum slíkt ákvæði er ekki að finna í þessu frumvarpi en

möguleiki sem ég tel að þingið eigi að ræða og kanna hvaða afleiðingar muni hafa

úr greiðsluvanda sínum án þess að til gjaldþrotaskipta þurfi að koma nú hefur hins vegar komið ljós að skuldaúrræði ríkisstjórnarinnar eru annað hvort íþyngjandi þegar til lengri tíma er litið og hér er ég að vísa til greiðslujöfnunar eða að þessi skuldaúrræði fela í sér of þröng skilyrði og of litla afskriftir samanber hundrað og tíu prósenta leiðina um helmingur heimila með fasteignalán hefur nú þegið greiðslujöfnun sem létti greiðslubyrði þeirra fram til ársins tvö þúsund og ellefu en þá hækkaði greiðslujöfnunarvísitalan meira en

þannig að fólk var að greiða meira af lánum sínum en það hefði gert með tengingu við verðvísitölu í stað greiðslujöfnunarvísitölunnar nýleg skýrsla eftirlitsnefndarinnar leiddi í ljós að mun færri en gert var ráð fyrir hafa notið góðs af hundrað og tíu prósenta leiðinni og ástæðan fyrir því er sú að skilyrði fjármálafyrirtækja hafa verið helst til of þröng og það á ekki síst við um íbúðalánasjóð og lífeyrissjóðina þannig að mjög fáir hafa komist í gengum nálarauga íbúðalánasjóðs og lífeyrissjóðanna til þess að eiga rétt á að fá niðurfelldar skuldir af hundrað og tíu prósent virði eignarinnar það er alveg nauðsynlegt að bregðast við þeim aðstæðum sem við búum við í dag eða þessari skuldakreppu með því að gefa fólki tækifæri til þess að skila inn lyklunum og fara yfir á leigumarkaðinn eða í búseturéttarkerfið eins og ég talaði um hér fyrr í ræðu minni

tekur til lána sem veitt eru með hvers konar veði í fasteign ætlaðri til búsetu og óháð því hvernig andvirði lánsins er ráðstafað með öðrum orðum skiptir ekki máli hvort fólk notaði lánið sem er með veði í fasteign til þess að kaupa fasteignina eða til þess að kaupa eitthvað annað ef reglan yrði einskorðuð við eiginleg íbúðarlán þyrfti bæði banki og jafnvel einstaklingar lántakendur að færa sönnur á ráðstöfun láns auk þess sem beiting ákvæðisins hefði gildi gagnvart sumum veðlánahöfum en öðrum ekki slík krafa er í anda frjálshyggjuvelferðarkerfisins þar sem enginn á að fá neitt umfram það sem hann rétt á

notað heldur að það var tekið með veði í eign er meira í anda norræna velferðarkerfisins

einhverja aðstoð frumvarpið er eins og áður segir lagt fram til að styrkja stöðu skuldara sem hafa í kjölfar bankahrunsins orðið fyrir verulegum neikvæðum áhrifum gengis og verðtryggingar telja verður að staða einstaklinga og heimila sé svo alvarleg um þessar mundir að til samfélagslegrar eyðileggingar horfi ef fylgt verður til hins ýtrasta gamalgróinni reglu samninga og kröfuréttarins um að samninga skuli halda þrátt fyrir framangreindar aðstæður sem eru fordæmalausar hér á landi markmiðum frumvarpsins verður ekki náð nema það verði látið taka til samninga sem gerðir hafa verið fyrir gildistöku laganna og óháð því hvort lánastofnun lýtur eignarhaldi hins opinbera eða einkaaðila frú forseti ég vil geta þess að íbúðalánasjóður iðkar í raun þá stefnu að leyfa fólki að skila inn lyklunum að eign sinni

aðhefst ekki frekar við innheimtu kröfu sem glatað hefur veðtryggingu nema sjóðurinn telji að krafa hafi orðið til vegna saknæmra athafna eða meintra brota með öðrum orðum ef sjóðurinn er búinn að fá eign sem hann hafði að veði fyrir láni og enn stendur eitthvað út af borðinu hvað varðar skuld einstaklingsins við sjóðinn lætur íbúðalánasjóður málið niður falla en þetta hefur afleiðingar fyrir skuldarann því að íbúðalánasjóður lánar ekki viðkomandi lántakanda aftur fyrr en hann hefur greitt það sem út af borðinu stóð í frumvarpinu er eins og áður segir gert ráð fyrir að krafa lánveitanda sem glatað hefur veðtryggingu við nauðungarsölu falli niður sem sagt að lántakandi verður skuldlaus eftir að hann hefur skilað inn lyklunum að eign sinni þetta frumvarp eða rétturinn til að skila inn lyklum að eign sinni mun til lengri tíma litið stuðla að vandaðri lánastarfsemi og hvetja til þess að lánveitingar taki mið af greiðslugetu lántaka og verðmæti hinnar veðsettu eignar frú forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar að lokinni